Im allgemeinen Verständnis sollen Umweltaktionsprogramme dazu dienen, wichtige mittel und langfristige Ziele im Bereich der europäischen Umweltpolitik festzulegen.

Aber ebneten wir nicht auch selber den Weg für diese Entwicklung?

Da finde ich den Fahrplan demnächst wird er vorgelegt für ein grünes Europa, da finde ich den Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa. Und so kann man das fortführen. Ich kann hier gar nicht alle aufführen, weil mir sonst die Zeit wegläuft. Ein Dickicht an nebeneinander bestehenden Strategien, Aktionsplänen und konkreten Gesetzesinitiativen führte und führt dazu, dass die notwendige Kohärenz zwischen den einzelnen Politikbereichen nicht immer ausreichend gewährleistet ist. Statt immer neue Indikatoren zu schaffen, deren Überprüfung zwar zu bürokratischem Mehraufwand, aber keinen verwertbaren Aussagen führt, müssen die gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen in unseren Entscheidungen Berücksichtigung finden. Nur dann können sie auch angemessen implementiert werden.

Das muss darüberstehen, und dann kann was darunter kommen und nicht vieles nebeneinander her.